Wir brauchen stattdessen eine effektive Koordination der Wirtschaftspolitik, die nicht nur die öffentliche Verschuldung, sondern auch die private mit in den Blick nimmt und die wirtschaftliche Ungleichgewichte angeht, nicht nur in den Defizitländern, auch in den Überschussländern. Wir brauchen bei den Preisen eine Orientierung, die nicht nur die Verbraucherpreise betrachtet, sondern auch Vermögenspreise und deren spekulative Entwicklung und Blasenentwicklung mit einbezieht. Vor allem, und darauf dringen wir immer wieder, brauchen wir endlich einen Rahmen für den Steuerwettbewerb in der Europäischen Union. Es ist nicht akzeptabel, dass wir auf der Ausgabenseite massive Sparprogramme haben und sich Länder auf der Einnahmeseite nach wie vor einen grenzenlosen Steuerwettbewerb liefern. Insbesondere ist es unakzeptabel, und den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu vermitteln, dass wir in einer solchen Situation wie jetzt Irlands Banken retten, aber nicht gleichzeitig dafür sorgen, dass der skandalös niedrige Körperschaftssteuersatz von 12,5

In diesem Sinne sollten wir hier wirklich klar und deutlich miteinander sprechen. Ich möchte Herrn Trichet noch bitten, auf zwei Anfragen des Berichts einzugehen in Ziffer 21 zur Frage der Transparenz und in Ziffer 39 zur Annahme von Sicherheiten. Darauf sind Sie bisher nicht eingegangen.